Monsieur le Président, au début de cette année, le gouvernement israélien a fait adopter un projet de loi qui met directement en cause les financements accordés par l'Union européenne aux ONG en Israël. J'ai moi aussi cosigné cette question et je me félicite que cela nous permette de valoriser le superbe travail des ONG israéliennes, qui luttent au quotidien pour la paix, la démocratie et, plus largement, pour les droits de l'homme sur le territoire de l'État d'Israël. Ces ONG sont bien trop souvent les grandes oubliées du conflit israélo palestinien alors qu'elles font un travail remarquable, je l'ai déjà dit, et qu'elles subissent des oppressions multiples. Le gouvernement israélien, sous la pression et notamment sous la nôtre a légèrement fait marche arrière mais sans changer le sens de sa politique. Car c'est un véritable arsenal juridique que les autorités israéliennes cherchent à mettre en place pour empêcher toute critique de leur politique, y compris à l'étranger. Je cible moi aussi les propositions qui visent à interdire les activités de boycott et, pire encore, celle qui remet en cause le principe de juridiction universelle, inscrit dans de nombreux traités internationaux dont Israël est signataire. Mais nous savons malheureusement qu'avec le gouvernement israélien le droit international est quelquefois à géométrie variable.

Monsieur le Commissaire, l'Union a établi avec Israël un partenariat privilégié que rien ne semble pouvoir remettre en cause. Or, là, il nous semble, sur ces bancs, qu'il y a des limites. Il faut conduire le gouvernement israélien à cesser de harceler les ONG qui critiquent sa politique, lui demander explicitement de retirer ces propositions indignes d'un État qui se prévaut de la démocratie.

Pouvez vous nous dire comment la Commission entend agir pour convaincre le gouvernement de retirer ces actes et de veiller au respect de la liberté d'association, pilier fondamental de la démocratie? Pouvez vous nous assurer que des officiers de liaison en charge des droits de l'homme seront nommés en Israël dans le cadre de la mise en place du service européen d'action extérieure afin que les ONG aient des interlocuteurs sur place?